Señora Presidenta, señora Comisaria, el tráfico de seres humanos es una dura realidad en el ámbito comunitario. La explotación sexual constituye el principal objetivo de las mafias que trafican con seres humanos, seguida del trabajo forzoso, la servidumbre doméstica, los matrimonios forzosos, la explotación de la infancia para la mendicidad, la adopción ilegal y la extracción de órganos, que son otras lacras y aspectos del problema. Los nuevos poderes que el Tratado de Lisboa otorga en su artículo 63 a este Parlamento deben ser aprovechados para reforzar la legislación comunitaria en este ámbito, instando, entre otras muchas cuestiones, a la tipificación de figuras delictivas que todavía hoy no son contempladas por algunos códigos penales europeos. Es preciso reforzar nuestras legislaciones en favor de las víctimas del tráfico desde una doble perspectiva prevención y protección e inserción social y laboral.

concretar la responsabilidad penal de aquellas personas jurídicas que participen en cualquiera de las fases del tráfico fortalecer la inspección laboral y las sanciones a la explotación laboral y a la contratación ilegal de inmigrantes irregulares reforzar el papel de Frontex y de los funcionarios de enlace de inmigración para la detección de las vías utilizadas por los traficantes y sus modus operandi y, finalmente, reforzar el papel de los equipos conjuntos de investigación de Europol para la lucha contra las mafias. Me gustaría terminar añadiendo que la figura del Coordinador de la Unión para la lucha contra el tráfico de seres humanos podría contribuir notablemente a la consecución de los objetivos a los que me he referido anteriormente, si bien sus competencias y capacidades deben quedar claramente definidas para evitar duplicidad de acciones o interferencias con las funciones encomendadas a la Oficina Europea de Policía.